Deuxièmement, le texte des ambassadeurs, chefs de mission, qui montre que les autorités israéliennes poursuivent une stratégie de démolition de maisons, de colonisation, contraire aux droits humains. Cette stratégie vise à couper Jérusalem de la Cisjordanie pour enterrer l'idée même d'un État palestinien.

Il faut agir et, pour agir, on peut suspendre l'accord d'association Union européenne Israël tant que la direction israélienne ne respectera pas le droit international. Il faut donc des actes de notre part pour obtenir l'arrêt de la colonisation, la levée du blocus sur Gaza, la destruction du mur de la honte, le retour des réfugiés, la libération de tous les prisonniers politiques. Permettez moi un ajout. On a parlé ici de la libération du soldat Shalit. Je suis d'accord. Mais il faut que notre Parlement se prononce en même temps pour la libération d'un autre citoyen européen, franco palestinien, je veux parler du jeune Salah Hamouri. Oui, liberté pour le soldat Shalit, mais aussi pour Salah Hamouri!